Hvala lepa, gospa podpredsednica. Spoštovani gospod državni sekretar, drage kolegice in kolegi. Jaz mislim, da po eni konstruktivni razumljivi razpravi bi mi lahko prišli do nekih zbliževanj, da bi zakon v prvem branju spustili v drugo branje, potem tam poskušali poiskati nek skupni imenovalec. Danes reči ne temu predlogu zakona, ker je parcialna rešitev, okej, razumem, seveda je parcialna, ampak danes reči ne življenjski rešitvi, ki jo imamo na mizi, tega pa ne razumem. In tisti, ki hodimo po terenu, ki smo terenski med vikendom, takrat ko smo pač doma, se seveda srečujemo z natančno temi problemi. Ljudje prihajajo k nam, še več, zaposleni na upravnih enotah prehajajo k nam in nas prosijo za razlago. Mi razlage ne znamo, ne vemo dati, ker je tako komplicirana. Res je, okej, zakon velja pol leta približno, ampak problemi so tukaj, o tem pišejo tudi mediji, vsaj tisti, ki jih jaz še posebej spremljam v vzhodnem delu Slovenije, pa zdaj žal ne smem delati reklame za nobenega - jih je pa nekaj, jih je pa nekaj. In en takšnih naslovov septembra - en neživljenjski gradbeni zakon. Vselitev v hišo šele, ko ima fasado. Po novi gradbeni zakonodaji vselitev v nedokončano hišo brez fasade ni dovoljena. Družina - ker zdaj zdaj pa se moramo postaviti in si odgovoriti na vprašanje, za koga mi pišemo in sprejemamo zakonodajo? Za ljudi - ja, za ljudi. In tukaj zdaj družina, ki se je želela seliti v svojo nedokončano hišo, je naletela na nepričakovano oviro, ki ji to preprečuje in zaradi katere se je zdaj znašla v veliki stiski, v stiski se je znašla, saj se mora izseliti iz prodanega stanovanja. Ja seveda, saj so tudi finance izjemno ali pa najpomembnejše vprašanje, ko ga začneš graditi hišo, a ne? Ne vem, kdo ima v Sloveniji pol milijona v žepu ali pa tristo tisoč recimo za neko enodružinsko hišo na, na podeželju in da se pogodi na ključ, vmes pa mu recimo otroci ravno morajo iti v šolo, v nek seveda drugi šolski okoliš. Ali si predstavljate, kaj vse to za sabo potegne? Po novi gradbeni zakonodaji vselitev v nedokončano hišo brez fasade ni dovoljena. A zanjo zdaj nimajo denarja - a vam je to znano kaj? Se vseliš, komaj čakaš, da se vseliš, prodaš stanovanje, da pokriješ novogradnjo in se vseliš, pa rečeš: "Ja, okej, saj bom malo več kurjave pokuril, ker pač ni fasade. Je toplotna izolacija sten nekoliko slabša." Ampak se vseliš, ke je to tvoj življenjski cilj. Človek gradi enkrat ali pa "nobenkrat", običajno. In gradbeni zakon, ki se je začel uporabljati s prvim junijem letos sicer nikjer ne govori o fasadi, določa pa, da je treba da je, da je treba uporabno dovoljenje zdaj pridobiti tudi za enostanovanjski objekt. Nimam nič s tem težav, da je potrebno dobiti uporabno dovoljenje. In to, da ne pozabim, jaz vseeno, pozicijski poslanec, gojim veliko upanja do Ministrstva za okolje in prostor - ne nazadnje prav državni sekretar, gospod Aleš Prijon, bil, če se ne motim, predsednik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, kar pomeni, da ima veliko izkušenj s tem, kar govorimo, in želim, in želim, pričakujem, da bo te izkušnje prelil v novelo Gradbenega zakona, ki je krvavo potrebna. Torej, gradbeni zakon, ki se je začel uporabljati s prvim junijem letos sicer nikjer ne govori o fasadi, določa pa, da je treba uporabno dovoljenje zdaj pridobiti tudi za enostanovanjski objekt - zelo pomembno, zato sem to ponovil. A tega upravna enota ne more izdati za nedokončani objekt. Citiram navedbo ene od upravnih enot, je ne bom izdal, ker veste sankcije so hitro tukaj: "Če objekt nima izvedene fasade, ne moremo šteti, da so dela na objektu končana, saj v tem primeru niso izpolnjene vse bistvene zahteve, petnajsti člen gradbenega zakona. Predvsem zaščita pred hrupom ter varčevanje z energijo, ohranjanje toplote in raba obnovljivih virov energije." Tako so povedali na eni od upravnih enot. Brez hišne številke ni prebivališča in tu je zdaj vezano tudi seveda na vpis otrok v neko osnovno šolo. Brez uporabnega dovoljenja pa tudi ni mogoče dobiti hišne številke, kar spet pomeni, da na neobstoječem naslovu ni možna prijava prebivališča in ne urejanje komunalnih zadev. Na prvi pogled pametna zahteva zakona glede varčevanja z energijo, se torej v veriženju zahtev sprevrže v neživljenjskost, gospe in gospodje, neživljenjskost, zaradi katere je zdaj marsikdo potisnjen v kot. Torej mi poslanci, tisti, ki so pritisnili za zakon, pa na, itak, na splošno, zakonodajalec, Državni zbor, je marsikoga potisnil v kot. A je to naš cilj? Še posebej v okolju, kjer se je izvedba fasade običajno puščalo za čas, ko si družina nekoliko finančno opomore od gradnje. A se vam to sliši življenjsko? Ja, zelo življenjsko. Samo lahko na dolgo o tem govorim. Reševanje z iskanjem špranj v zakonu je zdaj marsikomu edina možnost in ena takšnih je, izdaj - to pa ne vem, če lahko govorim, ampak najbrž ja - ena takšnih je izdaja uporabnega dovoljenja samo za del objekta, če ta predstavlja funkcionalno celoto. In še in še, gospe in gospodje, pa mi je zmanjkalo časa, dajmo, odprimo vrata tej življenjski rešitvi in ne glejmo, ali je zdaj to parcialna ali sistemska rešitev, gotovo je življenjska.